frú forseti góðir landsmenn það eru nú liðin rétt þrjú ár frá því að efnahagsleg tilvera okkar íslendinga fór öll á hvolf þrjár eru hvoru tveggja í senn langur tími og skammur þau eru langur tími fyrir einstaklinga sem hafa þurft að búa við óvissu um afkomu atvinnumissi og viðvarandi atvinnuleysi þrjú ár eru hins vegar skammur tími til að endurreisa heilt samfélag úr efnahagslegum rústum verki ríkisstjórnarinnar eru ekki yfir gagnrýni hafin

bankakreppa hefur gengið yfir allan okkar heimshluta og það er víðar en hér sem skortir á fjárfestingavilja og fjárfestingargetu smám saman eru þó skilyrði að batna til þess að við getum vænst umskipta ríkisstjórnin hefur undir forsæti jóhönnu sigurðardóttur unnið af einurð að því að skapa aðstæður til árangurs og framþróunar í atvinnumálum þegar núverandi ríkisstjórn kom að málum var skuldatryggingarálag ríkissjóðs um þrettán hundruð punktar en eru í dag þrjú hundruð stýrivextir voru átján prósent en eru nú í fjögur og hálft prósent verðbólgan var átján komma sex prósent en er nú fimm komma sjö prósent við misstum um tólf þúsund störf í hruninu tvö þúsund og átta sem betur fer höfum við náð að vinna þó nokkuð af þeim til baka og samkvæmt mælingum hagstofunnar eru að minnsta kosti tæplega fjögur þúsund þegar komin til baka á miðju þessu ári atvinnuleysi hefur farið niður úr níu komma þrjú prósent sem hækka í sex komma sjö prósent sem það stendur í nú af öllum norðurlöndunum verkefnið ærið við ætlum og við skulum að ná atvinnulífinu aftur á strik þannig að hér verði gott að búa það sem ég taldi upp áðan er árangur allt þetta sem ég nefndi áðan skapar grunn að því sem koma skal skapar grunninn að þeirri uppbyggingu sem nú fer fram við sjáum tvö stór verkefni núna sem eru að fara á stað á suðurnesjum sem hvað harðast hefur orðið fyrir barðinu á atvinnuleysinu framkvæmdir eru að hefjast við gagnaver suður með sjó en þar munu skapast um hundrað störf á uppbyggingartíma og hundrað störf til frambúðar stefnt er að því að framkvæmdir við kísilver í helguvík hefjist á þessu ári þar munu þrjú hundruð ársverk skapast á framkvæmdatíma og um níutíu störf til framtíðar ég nefni þessi tvö dæmi hér vegna þess að þetta eru góðar fréttir ekki bara fyrir suðurnesjamenn heldur fyrir þjóðarbúið allt hér erum við í fyrsta skipti í langan tíma að sjá aukna fjölbreytni í erlendum fjárfestingum en ísland hefur í áratugi verið á meðal þeirra þjóða sem hafa hvað mestar takmarkanir á erlendum fjárfestingum samkvæmt mælingum o e c d það eru engar nýjar fréttir að við stöndum höllum fæti þegar kemur að slíkum samanburði það eru áratuga gamlar fréttir virðulegi forseti þessi ríkisstjórn ætlar að breyta þessu ýmsar stórframkvæmdir standa yfir í orkugeiranum og má nefna sem dæmi að síðastliðinn laugardag gangsetti orkuveita reykjavíkur fimmta áfanga hellisheiðarvirkjunar og mun um níutíu megavött bætast við raforkuframleiðslu landsins þar landsvirkjun hefur hafið framkvæmdir á norðausturlandi þar mun raforkuframleiðslan vera um hundrað áttatíu megavött framkvæmdir eru á fullu við búðarhálsvirkjun sem mun framleiða áttatíu megavött samanlögð framleiðslugeta þeirra virkjana sem ég hef talið upp er á við hálfa framleiðslugetu kárahnjúkavirkjunar eða þrjú hundruð fimmtíu megavött virðulegi forseti tækifærin í orkugeiranum eru nýtt og það eru kannski fréttir fyrir háttvirtan formann sjálfstæðisflokksins ef honum hafi ekki borist fréttirnar af þessu ofan í skotgrafirnar enn á ég eftir að nefna að í ár verður sett nýtt met í komu erlendra ferðamanna það stefnir í að fjölgun verði úr fimm hundruð þúsund í sex hundruð þúsund á þessu ári með tilheyrandi aukningu gjaldeyristekna við munum á næstu vikum kynna markaðsátak ásamt fyrirtækjum í ferðaþjónustu og sveitarfélögum sem er beint inn á vetrarferðaþjónustu ef vel tekst til getum við skapað fleiri hundruð störf um allt land og nýtt þær fjárfestingar sem fyrir eru mun betur sá efnahagslegi viðsnúningur sem við höfum unnið að hörðum höndum kann að vera nær okkur í tíma en ætla mætti af fréttum neðan úr skotgröfunum en það sem áunnist hefur hefur ekki komið af sjálfu sér ríkisstjórnin hefur þurft að taka erfiðar og óvinsælar ákvarðanir og það hefur til dæmis ekki verið auðvelt fyrir mig jafnaðarmanneskju að samþykkja niðurskurð til velferðarmála eða leggja nýjar álögur á fyrirtæki til að forða ríkinu frá gjaldþroti þessi ríkisstjórn hefur einsett sér að ná íslandi upp úr hremmingum efnahagshrunsins og það eins hratt og kostur er en það hefur kostað fórnir

og getum vonandi hægt og örugglega farið að núna vörn í sókn þegar við höfum loksins komið böndum á ríkisfjármálin og forsendur eru að skapast fyrir styrkingu atvinnulífsins þá erum komin með möguleika til að bæta lífskjörin og efla velferðina

vegferð það hvílir mikil ábyrgð á okkur öllum sem sitjum á alþingi jafnt ríkisstjórn sem stjórnarandstöðu við stöndum á ákveðnum tímamótum við stöndum frammi fyrir krefjandi uppbyggingarverkefnum töfralausnir eru ekki til